y rechazo. Rechazo sin paliativos a cualquier forma de terror. Aplaudo y agradezco la Comunicación publicada por la Comisión el 14 de junio sobre la prevención de la radicalización. Nos encontramos ante una amenaza nueva y muy compleja. Lamentablemente, los últimos atentados nos han demostrado la facilidad que tienen estos individuos para formarse a través de las redes sociales y la agilidad y velocidad de la difusión de la propaganda terrorista en línea. Por eso, yo, como ponente de Europol, y junto con todo el Parlamento, hemos dotado a la IRU de la base

Pero, además, quiero decir que considero necesaria la realización de investigaciones continuadas sobre las causas y las formas de este fenómeno para que podamos actuar coherentemente y, sobre todo, rápidamente. Apoyo la necesaria interoperabilidad de los sistemas de información, dando acceso con debidas garantías a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, en especial, revisando cuanto antes el Sistema de Información Schengen. Debemos aprovechar más la SRS —la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización— y dotarla de mayores competencias y medios, mejorar la formación del personal de los centros penitenciarios, tanto para identificar y prevenir como para contribuir a la reintegración de los presos, promover y animar una mayor coordinación y cooperación entre todos los Estados miembros, especialmente con Europol y Eurojust, y mejorar la inclusión social y los valores de la Unión. Por ello, señor Comisario, apoyo la propuesta de la Comisión para la utilización de Erasmus, la educación y los foros juveniles de debate intercultural.